Porozumienie paryskie przyjmuję z pewną dozą optymizmu jako zwycięstwo podejścia pragmatycznego nad ideologią. Cieszy docenienie roli lasów jako naturalnych rezerwuarów pochłaniających dwutlenek węgla. Jestem przekonana, że czas, by Unia Europejska poważnie uwzględniła rolę lasów i gospodarowania ziemią w polityce klimatycznej.

i to bardzo dobrze, bowiem każde państwo ma prawo do decydowania o własnym koszyku energetycznym.